virðulegi forseti í þessu frumvarpi er lagt til að starfsemi þjóðskrár sem nú er rekin sem skrifstofa í dómsmála og mannréttindaráðuneytinu og starfsemi fasteignaskrár íslands sem er ríkisstofnun á ábyrgðarsviði ráðuneytisins verði sameinuð í nýja stofnun sem fái heitið þjóðskrá íslands lagt er til að sameiningin miðist við ellefta júlí næstkomandi frumvarpið er byggt á starfi samráðshóps um málefni þjóðskrár og fasteignaskrár íslands í samráðshópnum voru fulltrúar dómsmála og mannréttindaráðuneytisins skrifstofustjóri þjóðskrár og forstjóri fasteignaskrár íslands hópurinn var settur á fót í tengslum við flutning á málefnum fasteignaskrár íslands frá fjármálaráðuneytinu til dómsmála og mannréttindaráðuneytis síðastliðið haust með þeirri breytingu heyrðu tvær af grunnskrám ríkisins undir ábyrgðarsvið dómsmála og mannréttindaráðuneytisins fasteignaskrá íslands sem fer með skráningu allra fasteigna í landinu og þjóðskrá sem annast meðal annars almannaskráningu og útgáfu ýmissa vottorða og skilríkja því viðkomandi samráðshópnum var í fyrstu falið að skoða möguleika á sameiningu tölvudeildar þjóðskrár og fasteignaskrár hópurinn lagði til að deildirnar yrðu sameinaðar og var það gert um síðastliðin áramót í kjölfar tillagna um sameiningu tölvudeildanna var samráðshópnum falið að kanna til hlítar hagkvæmni þess að sameina starfsemi fasteignaskrár og þjóðskrár að fullu var það mat samráðshópsins að slík sameining mundi fela í sér aukna möguleika á rekstrarhagræði með ýmiss konar samrekstri og samvinnu helstu rök að mati hópsins snúa að því að þjóðskrá og fasteignaskrá hafa með höndum sambærileg verkefni það er að meginviðfangsefni þeirra eru skráning varsla úrvinnsla og miðlun upplýsinga um grunnþætti þjóðfélagsins einnig eru samlegðaráhrif á sviði skráarhalds stoðþjónustu öryggismála og miðlun og sölu upplýsinga eins og nánar er rakið í greinargerð með frumvarpinu í lok janúar skipaði ég stýrihóp til að hafa yfirumsjón með framkvæmd sameiningarinnar en í hópnum eru fulltrúar ráðuneytisins þjóðskrár og fasteignaskrár hópurinn hefur unnið að ýmsum atriðum varðandi undirbúning sameiningar skipulagi og breytingum á húsnæði

í að borgartúni tuttugu og fjögur í reykjavík virðulegi forseti í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um sameiningu þjóðskrár og fasteignaskrár íslands þjóðskrá er nú hluti af ráðuneyti og eru ákvarðanir hennar í stjórnsýslumálum fullnaðarákvarðanir með því að starfsemi þjóðskrár verði hluti af ríkisstofnun verða ákvarðanir sem sú stofnun tekur kæranlegar til ráðuneytisins þessi breyting er í samræmi við meginreglur stjórnsýsluréttarins um tvö stjórnsýslustig samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna mótar sérstök stjórn starf og innra skipulag fasteignaskrár íslands hún ákvarðar einnig gjaldskrá stofnunarinnar sem standa skal undir rekstri hennar í þriðju grein er kveðið á um að hlutverk stjórnar fasteignaskrár íslands muni haldast óbreytt en að það nái ekki til starfsemi sem fellur undir lög um þjóðskrá og almannaskráningu eða annarra laga um starfsemi þjóðskrár í frumvarpinu er ákvæði til bráðabirgða þar sem kveðið er á um að starfsmenn haldi störfum sínum og starfskjörum þannig er samkvæmt ákvæðinu gert ráð fyrir að forstjóri fasteignaskrár íslands haldi starfi sínu og verði forstjóri hinnar nýju stofnunar þá skal núverandi skrifstofustjóri þjóðskrár halda starfi sínu sem skrifstofustjóri í hinni nýju stofnun sameining þjóðskrár og fasteignaskrár gefur möguleika á lækkun útgjalda til lengri tíma það er þó stefna ráðuneytisins að fjárhaldslegt svigrúm verði í fyrstu nýtt til framþróunar í starfseminni svo sem með innleiðingu öryggisvottunar þjóðskrár yfirfærslu pappírsgagna þjóðskrár í rafrænt form og hönnunar og forritunarkostnaði við að gera kerfi þjóðskrár og fasteignaskrár sambærileg eftir að þessi verkefni eru að baki skapast forsendur til töluverðrar kostnaðarlækkunar og eftir atvikum aukinnar tekjuöflunar á grundvelli vöruþróunar einnig auðveldar sameining þjóðskrár og fasteignaskrár það að mæta og bregðast við fyrirsjáanlegri hagræðingarkröfu næstu ára sameinuð þjóðskrá og fasteignaskrá íslands getur efni orðið grunnur að nýrri stofnun er taki við rekstri fleiri grunnskráa ríkisins og samhliða mætti færa stjórnsýsluverkefni og ýmis verkefni á sviði skráningar og afgreiðslu til sýslumannsembætta á landsbyggðinni frekari þróun þjóðskrárgagnagrunnsins á rafrænt for mun veita möguleika á slíkum flutningi verkefna þjóðskrá íslands tekur við verkefnum þjóðskrár og fasteignaskrár íslands samkvæmt lögum um þjóðskrá og almannaskráningu númer fimmtíu og fjögur nítján hundruð sextíu og tveimur

þau og ýmis lög sem þeim tengjast virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpinu ég legg til að því verði að lokinni